Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich kann dazu nur sagen, es ist offensichtlich deswegen aus Ihrer Sicht skandalös, weil die Kommission Ihre politische Show, die Sie hier machen wollen, nicht mitmacht und eine seriöse Kommentierung der Situation abgegeben hat.

Wir scheiden uns an der Fragestellung, wie man mit den Migranten egal welcher Couleur umgehen soll, die eben die Angebote der Mehrheitsgesellschaft nicht annehmen, die sich verweigern, die die Spielregeln nicht akzeptieren.

Und wenn Sie das nicht in Härte dazusagen, wenn Sie da keinen Staat haben, der das einfordert, dann zerstören Sie bei den Bürgern die Bereitschaft, Menschen zu integrieren, und machen das Handwerk der Rechten hier in diesem Haus, wenn Sie diese Härte dem Staat nicht zugestehen.